În prezent comunitățile marginalizate sunt definite de fiecare stat membru pe baza unor indicatori naționali excluziune socială, rată ridicată a șomajului pe termen lung, accesul la educație, un nivel scăzut al educației, condiții precare de locuit, nivel ridicat de discriminare și servicii sociale, expunere excesivă la riscuri pentru sănătate sau lipsa accesului la serviciile medicale. Comisia a acceptat acorduri de parteneriat care nu includ comunitățile marginalizate. Am votat acest raport pentru că propune includerea comunităților marginalizate în procesele de pregătire, punere în aplicare și evaluare a proiectelor. Nu le poți integra dacă le lași pe dinafară atunci când discuți proiectele, mai ales pe cele care privesc aceste comunități marginalizate. De asemenea, raportul propune o conectare mai bună a regiunilor deoarece persoanele care locuiesc în zone transfrontaliere sunt deseori marginalizate din cauza poziției lor geografice.